Voorzitter, ik wil beginnen met een dankwoord aan rapporteur Doris Pack voor de goede samenwerking.

Maar de Bosnische politieke leiders moeten voor die toekomst gezamenlijke wil en daadkracht tonen en zich onthouden van nationalistische polariserende retoriek. De Bosniërs mogen niet langer gegijzeld worden door de onwil van hun politieke leiders. Op het gebied van visaliberalisering was het wel degelijk mogelijk gezamenlijke inspanningen voor hervormingen te leveren en visumvrij reizen naar Europa ligt nu binnen handbereik voor de Bosniërs.

Ook gaat het erom een goed functionerende staat te zijn voor de eigen burgers. Een land waarin alle burgers kunnen participeren, ongeacht tot welke groep of minderheid zij behoren. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft geoordeeld dat de Bosnische grondwet in strijd is met de rechten van de mens en wijziging is dringend nodig opdat alle Bosniërs het recht hebben te kiezen en gekozen te worden.

Waar disputen bestaan met buurlanden, zoals in het geval van de door Kroatië geplande bouw van de Pelješac brug, dient een oplossing onderhandeld te worden. Tot slot wil ik benadrukken dat verzoening met het oorlogsverleden van het grootste belang is voor Bosnië Herzegovina. Vrouwen die slachtoffer waren van verkrachting en ander seksueel geweld tijdens de oorlog verdienen gerechtigheid.

Aanstaande juli is het vijftien jaar geleden dat de verschrikkelijke genocide plaatsvond in Srbrenica. Die tragische geschiedenis moet een plek krijgen binnen het collectieve geheugen van de Balkan. De verschillende resoluties die door parlementen zijn aangenomen op de westelijke Balkan, zijn in die context zeer te verwelkomen, maar ook de onlangs door de Kroatische president gemaakte excuses voor het Kroatisch beleid in Bosnië Herzegovina tijdens de oorlog zijn een belangrijk gebaar en een stap naar etnische verzoening op de Balkan.